Použitie chemických zbraní proti civilnému obyvateľstvu je hranicou, ku ktorej by sa nemal priblížiť nijaký režim. Táto hranica bola v Sýrii prekročená, a tým došlo k spáchaniu zločinu proti ľudskosti. To nemôže byť akceptované medzinárodným spoločenstvom a vyžaduje si rozhodnú odpoveď. Režim a ľudia zodpovední za použitie chemických zbraní musia niesť za tento čin zodpovednosť. Dnes treba dospieť k zastaveniu eskalácie násilia a ďalšieho použitia chemických zbraní. Verím, že takéto riešenie bez potreby použitia vojenskej sily bude možné v najbližších dňoch nájsť a Únia prispeje k nájdeniu politického a diplomatického riešenia krízy. Treba však vychádzať z reality, v ktorej sa nachádzame. Sýria sa stala ohniskom širšieho strategického konfliktu, ktorý má devastujúci dopad na celý región.